Signora Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in quest'Aula del Parlamento europeo per denunciare, per l'ennesima volta, le conseguenze nefaste, le conseguenze negative di un accordo di partenariato economico, di un trattato di libero scambio, questa volta con il Camerun. Mi sono trovato la settimana scorsa in Sicilia, la mia regione, e a Pachino, nella terra da cui prende il nome lo straordinario pomodoro, il datterino, si trovano nei supermercati i pomodori dal Camerun.

Ecco, questa globalizzazione a tutti i costi, questo volere per forza favorire sempre multinazionali e grande distribuzione è assolutamente inconcepibile e insostenibile.